Signora Presidente, onorevoli colleghi, è trascorso esattamente un anno dall'ultima risoluzione del Parlamento europeo sul caso di Nabeel Rajab e siamo ancora punto e a capo. Questo caso, al pari degli altri, si inserisce nel quadro di una repressione più generale nei confronti della società civile e delle opposizioni politiche e religiose e testimonia quanto la situazione politica sia delicata, soprattutto nel contesto più ampio delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita.

Come sappiamo, in Bahrein ci sono profonde divisioni tra popolazione a maggioranza sciita e l'élite sunnita e la dipendenza finanziaria e militare dell'Arabia Saudita limita fortemente l'azione del paese. Proviamo quindi con questa risoluzione a chiedere al governo di invertire la rotta e penso anche per noi che sia necessario avviare un confronto a muso duro con alcuni paesi del Golfo.